Je pravda, že Evropská unie provádí řadu opatření, kterými pomáhá členským státům zlepšovat tuto situaci, protože je to věc subsidiarity a tlaku členských států a jejich opatření, aby tuto věc změnily. Já například velmi pozitivně hodnotím směrnici o slučování profesního a osobního života, která může pomoci rodičům věnovat se jak dětem, tak profesi, a tím nastartovat svoji kariéru, což je většinou právě důvod k velkým finančním rozdílům.